Señor presidente, la defensa del Estado de Derecho es una prioridad de la Presidencia finlandesa. Un buen tema para demostrarlo es poner en su sitio a los muchos Estados y Gobiernos que están incumpliendo la legislación internacional de asilo y la marítima ante la tragedia del Mediterráneo. Dificultan rescates, bloquean iniciativas como la del Aita Mari un atunero reconvertido en barco de rescate una iniciativa que ha unido a ciudadanos vascos y andaluces que demuestra que la ciudadanía europea es solidaria que aconseja que las instituciones locales y regionales, las que realmente acogen y atienden, puedan aportar esa experiencia a quienes convierten a las personas en números, a quienes tratan a los rescatadores como delincuentes.